Herr Präsident! Die Frage der Kollegin Ford ist natürlich ganz und gar auf der Linie, die ich mir auch vorstelle, wie wir hier vorgehen sollten. Ich bin wie Sie, Frau Kollegin Ford, der Meinung, dass wir ein großes Interesse daran haben müssen, den Begriff der KMU stärker zu segmentieren, weil es uns nicht weiterhilft, wenn wir ständig von KMU Förderung sprechen, gleichzeitig aber mit KMU mehr als 90 aller Unternehmen meinen. Das lässt sich am Ende nicht machen. Gleichwohl glaube ich, dass es sehr unterschiedlich gelagerte Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen gibt. Die ganz kleinen Unternehmen Würstchenbuden oder ähnliches haben vor allem ein Interesse, dass sie eine sehr unkomplizierte und unbürokratische Gesetzgebung vorfinden. Aber es gibt natürlich auch mittlere Unternehmen bei mir im Wahlkreis die so groß sind, dass sie bei der Finanzierung besondere Interessen haben.